Wir haben gesagt Dieses Europa ist nicht das Europa der Institutionen, der Regierungen, sondern es ist auch und zuallererst das Europa der Bürgerinnen und Bürger. Es ist unser Europa, es ist Ihr Europa. Bitte mischen Sie sich ein, beteiligen Sie sich, machen Sie Vorschläge, benennen Sie Ihre Sorgen! Das war das große Angebot der Europäischen Bürgerinitiative. Ich bin immer noch stolz darauf, dass das gelungen ist, und möchte alle beglückwünschen, die daran teilgenommen haben.

Das war ein Kompromiss.

Heute müssen wir sagen, dieses große Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger Europas ist nur teilweise eingelöst. Es liegt an uns, ob es uns gelingt, es wirklich voll einzulösen, oder ob es ein halbes, ein uneingelöstes Versprechen bleibt. Es ist ganz klar Wenn man ein erstes transnationales Instrument der Bürgerbeteiligung schafft, betritt man Neuland. Die ECI ist wie ein Kind, das die ersten Gehversuche macht. Aber bei diesen ersten Gehversuchen müssen wir eben feststellen, dass es im Moment noch nicht so richtig kräftig loslaufen kann. Es hat eine Unmenge von Klötzen an den Beinen. Ich möchte, dass diese Klötze beseitigt werden alle, einer nach dem anderen! Der erste Klotz ist, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger Europas gar nicht wissen, dass es dieses Instrument gibt. Ich habe damals vor dem Inkrafttreten den Präsidenten Schulz, Barroso und Van Rompuy den Vorschlag gemacht, dass sie gemeinsam vor die Bürgerinnen und Bürger Europas treten und sagen Jetzt beginnt eine neue Ära! Wir wollen eure Ideen, eure Vorschläge hören! Wir wollen nicht nur ein Europa sein, das von oben nach unten spricht und entscheidet! Wir wollen ein hörendes Europa sein, das den Bürgern zuhört! Also Macht Vorschläge, nutzt das! Es ist dafür immer noch nicht zu spät.

Es wäre sehr sinnvoll, wenn die Kommission ihre Möglichkeiten nutzt und wenn die drei Institutionen Rat, Kommission und Parlament gemeinsam vor die Bürgerinnen und Bürger treten und dieses Instrument bewerben und im Jahr der Bürgerinnen und Bürger sagen Wir brauchen euch, liebe Bürger, um ein gemeinsames Europa zu bauen, wir brauchen eure Vorschläge, bitte beteiligt euch!

z. B. auch für die europäischen Wahlen, obwohl ich überzeugt bin, das merken die Bürger, dass Wahlen sind an den Wahlplakaten, an der Berichterstattung in den Medien, das merken sie auch daran, dass sie von den Wahlbehörden benachrichtigt werden. Für die ECI müsste man wirklich Werbung machen. Das nächste sind die vielen technischen Schwierigkeiten. Die Online Software wurde vorher niemals getestet. Sie funktionierte nicht. Über Monate konnten die Initiativen keine Unterschriften sammeln, haben wertvolle Zeit verloren. Jetzt funktioniert sie, aber nur mit einer Ad hoc Lösung für eine begrenzte Zahl von Initiativen und auch zeitlich befristet. Das kann so nicht weitergehen!

ist. Übrigens Viele Probleme mit der Online Software liegen nicht an der Software, sondern an der Kompliziertheit der Verordnung selbst und an den unterschiedlichen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten an die Zertifizierung und an die Unterschriften stellen. Warum schaffen wir es nicht, das endlich zu vereinheitlichen und so zu machen, wie in fast allen Ländern Unterschriften gesammelt werden, mit Name, Adresse, Unterschrift? Wir können das früher als in drei Jahren reformieren, jederzeit! Das Parlament ist dafür offen!